herra forseti það hefur margt verið sagt í þessum ræðustóli í dag um aðdraganda bankahrunsins og aðgerðir ríkisstjórnarinnar menn spyrja sig eðlilega hvað gerðist hvernig metum við viðbrögðin og aðgerðirnar og ekki síst hvað tekur við en því miður fer það allt eftir svarandanum hver svörin eru við þessum stóru og alvarlegu spurningum því miður bendir hver á annan og sá gjarnan út í heim

allir virðast hafa verið að æfa lögreglukórinn í aðdraganda bankahrunsins enginn vissi neitt enginn ber ábyrgð hvað þá sök það alvarlega er að menn tala sumir eins og um smámistök hafi gerð að ræða smáslys sem óvænt bar að garði og það utan úr heimi alþjóðleg fjármálakreppa segir forsætisráðherra alþjóðleg lánsfjárkreppa segja bankastjórarnir seðlabankinn brást á ögurstundu segja auðmennirnir bara ef ekki hefði verið alþjóðleg fjármálakreppa bara ef ekki hefði verið skrúfað fyrir lánsfjármagn í útlöndum

bara ef þá hefði allt verið í lagi eða hvað og þá hefðu íslendingar kannski getað haldið áfram á sömu braut skuldasöfnunar bullandi viðskiptahalla og offjárfestingar nei auðvitað er þetta ekki svona einfalt dæmið er miklu stærra alvarlegra og flóknara mig langar til að reyna að takmarka mig aðeins við stöðuna eins og hún er í dag og það sem fram undan er mér finnst nefnilega mikilvægast að ekki verði haldið áfram á sömu braut að ekki verði byggt ísland morgundagsins á þeirri sömu stefnu um markaðsvæðingu samfélagsins og nú hefur beðið skipbrot

hér voru gerð grundvallarmistök í hagstjórn og það var gert vitandi vits með peninga atvinnu og efnahagsstefnu sem byggir á hagfræðikenningum nýfrjálshyggjunnar sem segir að ríkið eigi ekki að hafa afskipti af markaðnum og alls ekki af fjármálamarkaðnum í þessari kenningu er fólgin sú staðreynd að eftirlitið var slakt það var ekki tilviljun það var ekki slys það voru ekki mistök það var pólitísk stefna eftirliti með bönkunum og útrásinni hvort heldur var í fjármálaeftirliti fjármálaráðuneyti eða seðlabanka var alveg í takt við þá stefnu sem öllu réð markaðurinn skyldi látinn í friði ríkið átti ekki að vera að skipta sér af honum og eins og fyrr segir alls ekki af peninga eða fjármálamarkaðnum afskiptaleysisstefnan er hluti af ný frjálshyggjunni partaprogrammet eins og sagt er þetta voru engin smámistök sem hægt er að kippa í liðinn hér er um að ræða skipbrot pólitískrar stefnu ný frjálshyggjunnar sem hefur því miður náð að kollsigla íslensku efnahagslífi og staðan í dag krefst þess að hér verði allt tekið til endurmats við megum ekki gleyma misskiptingunni í samfélaginu við megum ekki gleyma á hvaða braut við vorum við megum ekki gleyma ofurlaununum annars vegar og sultarlaunum öryrkja og ellilífeyrisþega hins vegar sem var boðið upp á í þessu ríkasta samfélagi í heimi eins og forsætisráðherra kallaði ísland gærdagsins í ræðu sinni í dag

tveir forustumenn eins íslenska bankans voru hæst launuðu stjórnendur á norðurlöndum hvor um sig hafði áttatíu og fimm milljónir sænskra króna eða um átta hundruð milljóna íslenskra króna í árslaun næstur á norðurlöndum var forstjóri nokia og hann var hálfdrættingur á við þessa menn árið tvö þúsund og þrjú þurfti þrjátíu og sex verkamenn til að afla þeirra launa sem samsvöruðu heildartekjum bankastjóra kb banka á árinu tvö þúsund og sex þufti sex hundruð verkamenn til að ná sömu fjárhæð en þá var kaupþingsbankastjórinn með rúmar sextíu og fjórar milljónir króna í tekjur á mánuði þetta var ísland gærdagsins þetta var ísland í gær samfélagsleg viðhorf og þarfir höfðu vikið fyrir viðskiptaviðhorfum og markaðshyggju

er ísland í dag við stöndum eins og ég segi á rústum ný frjálshyggjunnar björgunaraðgerðirnar hafa því miður einkennst af því að ríkisstjórnin vill ekki grafa niður á meinið menn eru í bullandi afneitun í báðum flokkum ég sé því miður engin merki stefnubreytingar í aðgerðum eða vinnubrögðum því bankarnir voru vart fyrr komnir í ríkiseign fyrr en búið var að helmingaskipta bankaráðunum á milli stjórnarflokkanna tveggja skipað var í bankaráð nýrra ríkisbanka til bráðabirgða með þeim hætti það átti að vera til örfárra daga en það bólar ekkert á öðrum vinnubrögðum næst voru settir þrír tveggja milljóna króna menn í bankastjórastólana konur auðvitað með svolítið lægri laun eins og gengur og þeir voru auðvitað ráðnir án auglýsingar og valdir beint innan úr bankakerfinu sjálfu launakjör þessara bankastjóra jú í ríkisbönkunum nota bene í ríkisbönkunum voru leyndarmál þangað til bankastjóri kb banka kaupnýja nýja upplýsti að hann fengi tvær milljónir króna á mánuði þá opnaðist fyrir hvað hinir fengu ég ætla að minna á íbúðalánin yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um að aðstoða fólk sem lendir í vanskilum og erfiðleikum vegna húsnæðislána ráðherrarnir voru ekki fyrr búnir að lýsa því yfir að stefnt væri að yfirtöku íbúðalánasjóði á almennum íbúðarlánum og menn mundu fá sömu aðstoð í öllum þessum bönkum og íbúðalánasjóði fyrr en fréttirnar voru uppfullar af fólki sem var ýmist neitað um fyrirgreiðslu vegna íbúðarlána eða sagt að borga himinháar summur fyrir að lengja í hengingarólinni hver banki fór sína eigin leið og gerir enn það veit enginn hvert verður framhaldið verður frystingin á þessum lánum í fjóra mánuði í sex mánuði í tólf mánuði og hvað kemur hún til með að kosta lántakendur herra forseti í gær tók þó steininn úr þegar í fréttum var frá því skýrt að innheimtufyrirtæki bjóði nú fyrirtækjum að stytta í ferlinu það er að kröfur sem ekki eru greiddar á eindaga fari umsvifalaust til innheimtufyrirtækis fresturinn sé fjórir dagar í stað þess að venja hefur verið að gefa umþóttunarfrest í tuttugu daga áður en kemur til innheimtu ég kýs að spyrja fjármálaráðherra eða viðskiptaráðherra og ég óska eftir því herra forseti að það verði leitað svara við ári hver á in innheimtufyrirtæki sem hér um ræðir og skýrt var frá að hegðaði sér svona í fréttum ríkisútvarpsins í gær klukkan sjötta er það enn í eigu landsbanka íslands það er í eigu íslenska ríkisins er þetta stefna ríkisstjórnarinnar sem hér birtist um hertar innheimtuaðgerðir gagnvart skuldurum hvar var sú ákvörðun tekin er það svona sem á að fara með fólk sem er að missa vinnuna og missa húsnæðið var þetta samþykkt í bankaráði landsbankans var þetta samþykkt í skilanefndinni var þetta samþykkt í viðskiptaráðuneytinu var þetta samþykkt í félagsmálaráðuneytinu það verða að fást svör við þessu herra forseti það ríkir nefnilega algerlega óbreytt ástand í bönkunum nú bara í nafni ríkisins en ekki einkafjármagnsins og það er þess vegna sem beðið bullar í fólki og það er þess vegna sem er svo mikið vantraust á þeim aðgerðum sem því miður virðast beinast fyrst og fremst til að bjarga viðskiptalífinu en síður heimilunum og atvinnu manna menn bara ekki lengur traust til þessarar ríkisstjórnar menn vita sem er að hún ber ábyrgð á þessu ástandi ekki síst sjálfstæðisflokkurinn sautján ár sviðin jörð segja menn á götunni en spurningin er hvernig verður ísland á morgun ég óttast herra forseti að aftur verði byggt á sama grunni traustið er farið sagði steinunn valdís óskarsdóttir og já ég treysti ekki þessari ríkisstjórn til að undirbúa eða hefja uppbyggingu og endurreisn íslensks samfélags hún þarf til þess aðstoð hún þarf til þess aðstoð frá þingi og þjóð en til þess þarf hún að treysta þingi og þjóð fyrir þeim upplýsingum sem hún býr yfir og hún þarf að þora að kynna aðgerðir sínar þannig að menn skynji að þær þoli dagsins ljós þetta kallar auðvitað allt þetta ástand á opna rannsókn á efnahagslegum pólitískum og siðferðilegum þáttum bankahrunsins en við munum halda áfram og þjóðin mun taka sameiginlega á þessum vanda